Für den Fall, dass Sie wegen Wetter oder wegen Streik auf dem Weg in der Bundesrepublik aufgehalten sein sollten, weise ich alle Kolleginnen und Kollegen darauf hin, dass es an diesem Donnerstag vor dem Faschingsdienstag in Deutschland üblich ist, dass den Männern die Krawatten abgeschnitten werden.